hæstvirtur forseti það er mér mikið ánægjuefni að mæla fyrir frumvarpi til laga um sanngirnisbætur vegna landakotsskóla flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn elín hirst helgi hjörvar birgitta jónsdóttir willum þór þórsson brynhildur pétursdóttir þetta er þverpólitískt sanngirnismál sem við flutningsmenn vonumst til að nái skjótt fram að ganga ég vísa í greinargerð frumvarpsins um skýringar á málavöxtum og legg til að frumvarpið gangi til allsherjar og menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu